Je voudrais citer rapidement deux défis qui se posent à nos nations et qui se posent aux membres du G20 et qui doivent être traités dans le cadre, à mon avis, des prochaines réunions du G20. Le défi de la guerre des monnaies et celui de la volatilité des prix des matières premières.